Bugetele de apărare sunt prea mici în momentul de față, astfel încât cea mai bună modalitate de a asigura capabilitățile militare este cooperarea.

În plus, putem cumpăra împreună un număr mult mai mare de avioane F 16. Avem deja două exemple ale modului în care state membre NATO folosesc capabilitățile în comun avioane militare de transport, pentru care fiecare țară plătește un anumit număr de zboruri, prin închiriere, și cooperarea maritimă dintre Franța și Marea Britanie, în care una oferă porturile, iar cealaltă navele. Inițiativa Comandamentului european de transport aerian este un exemplu extrem de util în care utilizarea capabilităților existente este optimizată prin transferul unor competențe către o structură comună.